În prezent, fluxul comercial dintre cei doi parteneri se ridică la aproximativ un miliard de euro pe zi, iar parteneriatul economic dintre Uniunea Europeană și China este al doilea cel mai semnificativ la nivel global.